Hvala lepa! Gospod minister, čeprav ste minister, jaz pa samo poslanec, vam povedal, sedem let delam na tem problemu, tudi v okviru lokalnih skupnosti in, da je tukaj nepravilnost, vam dopovedujejo šole, stroka, pravna mnenja, na to vas je opozorila varuhinja človekovih pravic v lanskem poročilu, in ne gre za to, da vi želite pomagati, vi ste dolžni, kot pristojni, Ministrstvo za šolstvo, zagotoviti izvajanje sedeminpetdesetega člena Ustave Republike Slovenije in to je vsem otrokom enakopravno izobraževanje v zakonsko obveznem osnovnem šolstvu in to pa pomeni, da tisti, ki imajo posebne potrebe, se jim v odločba v s posebnimi potrebami zapiše, katere pogoje je treba tem otrokom zagotoviti, da bodo v enakopravnem položaju z ostalimi, ki funkcionirajo brez odločb. In ministrstvo tega ne zagotavlja in to mi zahtevamo in ti otroci so zaradi tega v diskriminatornem, slabšem položaju napram drugim. In konkretne izkušnje, ki so bile povezane povedane vaši sekretarki in, strokovni delavki, ki delajo otrok pri na področju otrok s posebnimi potrebami, so pokazale, kako spremljevalec koristi in pomaga otroku, da pride na enakopraven položaj s svojimi sošolci in pomaga tudi drugim otrokom, v tem razredu, da se pouk v tem razredu lahko normalno izvaja. Jaz ne razumem, zakaj ministrstvo sedem let - kdorkoli je bil prej šolski minister - vse te stvari preslišuje in dela v škodo otrok v slovenskih osnovnih šolah. To vam - še enkrat vam povem to vam govorijo šole, starši, nevladne organizacije, ministrstvo sedi na ušesih. Tako da, spoštovani gospod minister, jaz razumem oziroma pričakujem, da se bo ta zadeva razrešila. Ne nazadnje bi rekel tudi to - v prejšnjem mandatu je prvopodpisana, doktor Jasna Murgel, dala predlog sprememb Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, kjer se je noter priznalo, da se kršijo ustavne in zakonske pravice otrok. Žal se je takrat ta zakon dal na stran, ker se je reklo: "Zdajle so volitve, počakajmo na volitve." Oprostite, na koga naj čakajo otroci v Sloveniji, da jim, da jim bo zagotovil, da se njihove osnovne pravice ne bodo mogle, ne bodo več, kršile? Ker zadnjič me je sekretarka na vašem ministrstvu zelo fino popravila. Je rekla: "Ja, gospod Cigler, mi razumemo zadevo, takšnih otrok je za štiristo osem." Ne bi se tako mirno usedel ob tem, da bi pustil, naj zadeva gre naprej, pri tem so pa, krvice krivice kršene najbolj občutljivemu sloju ljudi pri nas - otrokom. Prosim za ukrepanje, hvala. Zahtevam pa, da se zadeva obravnava na na prihodnji, da se obravnava na seji državnega zbora. Skozi pozabim. Hvala.